Iba a centrar mi intervención en la importancia de utilizar plena y adecuadamente todos los instrumentos de que disponemos en la Unión Europea para avanzar en derechos humanos y democracia, pero no puedo dejar de llamar la atención sobre el apartado 114 de este informe, en el que, de forma extemporánea e injustificable, se condena la gestación subrogada comparándola prácticamente con la prostitución, la esclavitud sexual o hasta el tráfico de órganos. Yo pido a todos los grupos que voten en contra de este apartado porque, señores, la gestación subrogada es sencillamente una forma de fecundación in vitro que permite a muchos ciudadanos acceder a la paternidad cuando no pueden hacerlo por otra vía. En Europa, esta práctica es legal en unos países y en otros no.

Aquí, en este informe, hablamos de políticas de la Unión para garantizar derechos humanos y democracia, y la coherencia política que nos compete implica, como estableció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que los niños nacidos por gestación subrogada sean reconocidos y registrados legalmente y no sean objeto de discriminación por razón de nacimiento, como establece la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo